Komisia síce uvádza, že prispeje k zlepšovaniu stavu monitorovaním správ a skúmaním pokroku v dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Podľa môjho názoru je to veľmi málo, hlavne, keď čítame, koľko ľudí umiera ročne na rôzne typy hepatitíd. Určite je žiadúce, ak vieme, kde je vysoká miera výskytu HIV, tuberkulózy, či hepatitídy, prijať také opatrenia, aby sme zamedzili šíreniu týchto život ohrozujúcich infekcií a nielen ich monitorovali.

Odpoveď, že právomoc v oblastí politík očkovania majú členské štáty nemôže byť uspokojivá, pretože aj dnes máme ohniská ďalších ochorení, na ktoré sa zomiera. Preto sa pripájam k výzve, aby Komisia a Rada zohrávali významnú politickú úlohu v dialógu s členskými štátmi, ale aj so susednými štátmi, a zabezpečili, že prijmú zodpovednosť za boj proti HIV, tuberkulóze, vírusovej hepatitíde a ďalším epidémiám.